Malheureusement, dans la pratique, il n'est pas si évident de répondre pleinement à cette attente, certes justifiée. Pourquoi n'arrivons nous pas à rendre les droits de l'homme de la deuxième génération aussi contraignants que ceux de la première? Cela est dû au fait que les droits de l'homme classiques, ceux issus de la Révolution française, sont aujourd'hui bien codifiés, ce qui n'est, hélas, pas le cas pour les droits sociaux, par exemple. Il ne faut cependant pas être fataliste. L'Union européenne avec sa batterie d'instruments, notamment au niveau des Nations unies, peut peser de tout son poids afin de peaufiner des textes portant sur les droits encore insuffisamment codifiés et notamment les droits sociaux. Ajoutons qu'à travers la coopération au développement et l'aide humanitaire, ladite exigence devient un peu moins illusoire.